Ten eerste staat de regering Karzai zwak, is omstreden vanwege corruptie, intern verdeeld, zoals over de betekenis van verzoening. Ten tweede is het Afghaanse leger nog niet in staat om de rol van de NAVO troepen over te nemen, en ten derde staan onderhandelingen tussen de partijen en in de regio nog te weinig onder Afghaanse leiding en worden teveel gedomineerd door Washington, met een eigen Amerikaanse agenda en dat leidt niet tot succes. Dit conflict eindigt niet zonder een onderhandelde politieke overeenkomst, maar de regering Karzai kan daar zelf nauwelijks aan bijdragen. De International crisis group deed een goede suggestie laat een VN team van bemiddelaars, geaccepteerd door alle partijen, zorgen voor een realistische nieuwe start van de onderhandelingen.

De rol van de EU moet politiek zijn, meer nog dan materieel of meer dan de training van politieagenten en meer ook dan de financiële hulp die wij moeten blijven geven. De EU moet in ieder geval voortgaan met de ondersteuning van de versterking van de Afghaanse democratie, de Afghaanse instituties, het kiesstelsel, decentralisatie van de macht, versterking van lokale partijen, lokale autoriteiten.